Enfin, face à la crise, nous avons besoin d'un véritable budget fédéral, avec des ressources propres, comme la taxe sur les transactions financières, telle que l'ont proposée le président Sarkozy et la chancelière Merkel. Dans un climat international toujours plus difficile, nous devons tenir bon et faire du budget un outil visant à entériner l'Europe des citoyens, à affermir l'Europe des travailleurs et à consolider l'Europe des producteurs.